virðulegi forseti ég vil inna hæstvirtan heilbrigðisráðherra eftir því hve margir eru hér svokallaðir líffæragjafar miðað við líffæragjafaskrá sem maður skyldi ætla að haldin væri í landinu af því að landlæknisembættið gefur út líffæragjafakort ég vil líka spyrja um lagalega stöðu þessara korta þörfin fyrir líffæragjafir mun fara vaxandi allar tölur sýna fram á það og við vitum að fjörutíu prósent þeirra sem eru beðnir um að gefa líffæri úr nýlátnum einstaklingum aðstandendum sínum neita því og hefur víst farið vaxandi sú neitun hefur færst í vöxt hjá aðstandendum það er þörf á úrbótum og löggjöf um líffæragjafir við vitum að það þarf að bæta réttindin varðandi þá sem gefa líffæri sumir þeirra njóta ekki þeirra réttinda fá til dæmis greitt kaup sem þeir missa á meðan þeir eru frá vegna líffæragjafar og það hefur verið rætt nýlega í þessari umræðu hefur komið fram að landlæknisembættið gefur út líffæragjafakort sem að mér skilst hafi enga lagalega stöðu það er þó að viðkomandi aðili hafi samþykkt að hann vilji gefa sín líffæri falli hann frá skyndilega þá geti aðstandandi neitað og aðstandendur þetta eru lítil kort á stærð við kreditkort og handhægt að hafa þau við höndina en það er auðvitað algerlega marklaust ef aðstandendur geta svo hunsað yfirlýstan vilja hins látna með að gefa sín líffæri til að aðstoða aðra sem þurfa á að halda mér finnst ótækt að hafa þetta svona virðulegur forseti og mér finnst líka ótækt að það sé engin skrá yfir líffæragjafa þannig að ég vil inna hæstvirtan heilbrigðisráðherra eftir því hvort það komi ekki til greina að laga þessa stöðu

hverjir geti hugsað sér og vilji gefa líffæri og það sé til skrá sem þá sé hægt að gripa til til að athuga hvort viðkomandi sé á skrá eða ekki varðandi það að gefa líffæri ég tel að það gæti verið mjög snjallt að tengja slíka skráningu á útgáfu ökuskírteina og kæmi jafnvel fram í ökuskírteininu af því að heppilegir líffæragjafar eru oft og tíðum þeir sem falla frá í bílslysum

fyrir fram það væri mjög æskilegt

líffæragjafa hér á landi sem er mjög gott en það þarf að bæta úr varðandi látna líffærgjafa